Señora Presidenta señora Comisaria, yo le quiero pedir tres cosas que podemos añadir a lo que han expuesto mis colegas. La primera creo que es muy importante que conozcamos las empresas que no quieren contribuir al Fondo de Compensación. Yo creo que esto tenemos que saberlo los consumidores por el Parlamento Europeo. En segundo lugar, creo que es muy importante que seamos capaces de que la Comisión facilite un acuerdo sectorial de las empresas del textil sobre cómo trabajar con su cadena de suministro. Creo que tiene que haber un acuerdo sectorial de las empresas, y la Comisión puede hacer mucho para conseguir ese acuerdo.

Creo que la Comisión no puede dar la espalda a los principios Ruggie de las Naciones Unidas.